tillagan kemur fram hér í sérstöku þingskjali í kjölfar þess að þingflokkur sjálfstæðisflokksins lagði á haustdögum fram þingsályktunartillögu um aðgerðir í efnahagsmálum þar sem tekið var á hinum ýmsu sviðum efnahagsmála meðal annars á málefnum heimilanna í þeim kafla sem fjallaði sérstaklega um málefni heimilanna er að finna nokkrar tillögur í tilvitnaðri þingsályktunartillögu og tillagan sem er hér komin fram í frumvarpsformi

við aðra málsgrein fjórtándu greinar laganna bætist nýr töluliður svohljóðandi barnaföt og nauðsynjavörur tengdar barnauppeldi sem sagt fjórtándu grein laga um virðisaukaskatt númer fimmtíu nítján hundruð áttatíu og átta með síðari breytingum

er það að segja í fyrsta lagi að á umliðnum missirum og árum hafa barnafjölskyldur í landinu þurft að eiga við sérstaklega erfiðar aðstæður kemur þar margt til í fyrsta lagi gengisfall krónunnar og verðbólgan sem fylgdi því í öðru lagi ástandið á vinnumarkaði í þriðja lagi sú staðreynd

er í efra virðisaukaskattsþrepinu og það hefur verið hækkað þetta hefur sameiginlega dregið það fram þegar staða heimilanna í landinu er könnuð sérstaklega koma einna verst út úr þeim efnahagsþrengingum sem við erum í dag að glíma við hvað er í þessu samhengi er rétt að hafa það í huga að ungt fólk sem er að ala upp börn er uppistaða þeirra sem hafa tiltölulega nýlega keypt sér fasteign

og þetta er fólkið sem hefur farið inn á fasteignamarkaðinn einmitt á þeim tímum þegar fasteignamarkaðurinn var í hæstu hæðum og er nú að upplifa bæði verðrýrnun húsnæðis og hækkun skulda sem tengjast kaupum á húsnæðinu þetta er sá hópur fólks sú kynslóð sem snemma skuldsetur sig og ætlar síðan að nota starfsævina alla til að greiða niður skuldirnar það er óumdeild að þetta er sá hópur sem hefur komið sérstaklega illa út úr þeim breytingum sem hér hafa orðið frá árinu tvö þúsund og átta eftir fall bankanna hugmyndin gengur í stuttu máli út á það að taka barnaföt og nauðsynjavörur tengdar barnauppeldi og færa þær í neðra virðisaukaskattsþrepið með þessari aðgerð er með mjög markvissum hætti hægt að auka ráðstöfunartekjur heimilanna koma til móts við þennan hóp sem ég hef hér verið að fjalla um og dregið fram að er í hvað þrengstri stöðu í þjóðfélaginu og þannig með einfaldri aðgerð að bregðast hratt og ákveðið við þrengri stöðu barnafjölskyldna eins og segir í greinargerð með frumvarpinu eyðir barnafólk stórum hluta ráðstöfunartekna sinna í að fæða og klæða börn sín barnaföt og aðrar nauðsynjavörur tengdar barnauppeldi svo sem bleiur barnamatur kerrur og öryggisbúnaður er tiltölulega dýr hér á landi í samanburði við mörg nágrannalönd það kemur til af því meðal annars að víða annars staðar er virðisaukaskatturinn mun lægri en hér á landi og sums staðar jafnvel enginn það á til dæmis við um barnaföt í bretlandi til hvers hefur þetta leitt jú þetta hefur leitt til þess að verslun með þessar vörur hefur í talsverðum mæli flust úr landinu þannig hefur skattalegt umhverfi þessara mála á íslandi orðið til þess að skaða stöðu íslenskrar verslunar og færa viðskiptin út úr landinu það er algjörlega ótvírætt að með þessari breytingu væri ekki einungis komið til móts við heimilin barnafjölskyldurnar heldur væri líka verið að vinna að breytingum sem mundu hafa jákvæð áhrif á verslunina í landinu það vill þannig til að frá því að hugmyndir sjálfstæðisflokksins á haustmánuðum komu fram hafa samtök verslunar og þjónustu látið gera sérstaka könnun um þessi efni niðurstaða þeirra samtaka hefur nýlega birst og er í stuttu máli á þann veg að verslunin hafi færst úr landi í mun meira mæli en almennt hefur verið viðurkennt fram til þessa þetta er alvarlegur hlutur það er eitt sem við ættum að hafa í huga í því samhengi og það er þetta hverjir eru það sem hafa færi á því að sækja vörur barnavörur og annað sem tengist barnauppeldi barnaföt og annað þess háttar til annarra landa eru það ekki einmitt kannski helst fjölskyldurnar og heimilin sem hafa svona ívið betri ráðstöfunartekjur ætli það sé líklegt að þær barnafjölskyldur einstæðir foreldrar og fjölskyldur þar sem foreldrar eru á lágum launum séu einkum sá hópur sem á færi á því að sækja þessar vörur til þeirra landa þar sem virðisaukaskatturinn er lægri eða enginn nei ég tel augljóst að það sé einmitt ekki sá hópur heldur væri með svona breytingu komið sérstaklega til móts við þann hóp þannig er þetta um leið mikið sanngirnismál og jafnréttismál vegna þessarar ólíku stöðu við hljótum að stefna að því að hafa lagaumhverfið hér á íslandi með þeim hætti að verslunin í landinu verði ekki bara samkeppnisfær heldur að álagningu á þætti eins og þessa sem við erum hér að ræða um verði stillt í hóf og sérstakt og ríkt tillit tekið til þeirra sem þar eiga hagsmuna að gæta börnin og barnafjölskyldurnar ég vil láta þess getið

er þeirrar skoðunar að heilt yfir eigi skattkerfið eigi að vera sem einfaldast og sem fæstar undanþágur til staðar að við eigum að stefna að því að hafa lág almenn skattþrep og þannig væri skynsamlegast fyrir okkur að vinna að því til lengri tíma að lækka virðisaukaskattsþrepið og heppilegast væri til einföldunar ef okkur auðnaðist að vera með eitt lágt virðisaukaskattsþrep hins vegar búum við við þær aðstæður í dag að það er óraunhæft að sameina virðisaukaskattsþrepin í eitt lágt þrep það er of stórt skref til að stíga einmitt við þær aðstæður sem við búum við í dag og af þeirri ástæðu meðal annars þykir rétt að nýta kerfið eins og það er nota lægra skattþrepið og færa þessar vörur í það þetta er einföld tillaga hún er markviss ég tel að sú breyting sem hér er mælt fyrir muni hafa takmörkuð áhrif á tekjur ríkissjóðs

í formi erlendra viðskipta með þessar vörur og þennan varning það eru auðvitað enn ein viðbótarrökin fyrir því að málið sé sjálfsagt af öllum þessum ástæðum vonast ég til þess að það geti tekist breið samstaða um það hér á þinginu að styðja þetta mikla baráttumál fyrir fjölskyldurnar í landinu þetta sjálfsagða skref sem þingið hlýtur að stíga í ljósi allra þeirra upplýsinga sem við höfum um stöðu heimilanna og þröngan kost þröngar aðstæður barnmargra fjölskyldna og ungu kynslóðarinnar almennt í landinu sem er á sama tíma að glíma við sín fasteignakaup og kostnaðinn við að ala upp börn ég vonast til þess og mælist til þess að málið gangi í framhaldinu til efnahags og viðskiptanefndar og fái þar skjóta meðferð vegna þess að við erum ekki hér að tala um neinar flækjur sem kalla á langa meðferð í störfum þingsins